Domnule președinte, propun să vorbim despre altceva decât am vorbit până acum, și anume despre ce facem noi, oamenii, ca să ne apărăm drepturile individuale, drepturile noastre, pornind de la ideea că doar atunci când ne luptăm pentru ele, când facem proteste, când ieșim în stradă, când strigăm, când țipăm că ne sunt încălcate drepturile, doar atunci le vom avea.

Haideți să luăm două situații mă gândeam la libertatea de exprimare și la libertatea de demonstrație. Libertatea de exprimare este cea a jurnalistului care, sigur, trebuie să respecte și regula sfântă a jurnalismului faptele sunt adevărate, opiniile sunt libere dar și dreptul nostru, al oamenilor, al opiniei publice, de a fi informați. Avem jurnaliști hărțuiți, dați afară, izgoniți, care stau acasă, care nu au unde să lucreze, pentru că nu au vrut să și încalce principiile, pentru că nu au vrut să și asculte șefii, și au rămas cu principiile și nu au din ce trăi. Scriu pe bloguri personale foarte bine, pentru că măcar unii dintre noi suntem informați. Dar noi, oamenii, ce facem ca să le apărăm lor dreptul de a continua să și exercite profesia și de a ne da nouă dreptul de a fi informați corect? Un alt exemplu este dreptul la liberă asociere ce facem noi, oamenii, când avem guverne pline de corupți, de mincinoși, de impostori, de plagiatori, de incompetenți ce facem, ieșim în stradă să ne apărăm nouă viața împotriva lor? Asta este problema pe care o văd această lipsă de reacție în foarte multe state europene, lipsă de reacție împotriva încălcării drepturilor.